Pane předsedající, především je třeba říci, že Evropská unie jako celek není smluvní stranou Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti.

Iniciativa Evropské komise je jen dalším ambiciózním projektem s cílem vytáhnout obrovské peníze na mlhavě definované projekty. Má li být chráněna přírodní rozmanitost a mírněno zhoršování klimatických změn, neměla by se Evropa pouštět do projektů, jako je smlouva EU s Mercosurem, která povede k dalšímu nevratnému ničení pralesů pro chov dobytka a pěstování plodin na vývoz.

V prosinci zde byla většinou poslanců schválena průmyslová těžba ryb z řeky Gambie za nepatrnou úplatu, která domorodcům a divoké přírodě rozhodně nepomůže.